virðulegi forseti ég mæli fyrir enn einu málinu í dag sem er kannski þriðja

norræna skráargatinu hollustumerkinu og svo kemur þetta núna með hitaeiningamerkingar á skyndibita þetta er svona lýðheilsu og neytendadagur í þinginu ég vil taka það fram að flutningsmenn eru fjórtán á þessu máli þeir eru úr öllum flokkum og ég ætla með leyfi forseta að lesa þá upp flutningsmennina það er sú er hér stendur siv friðleifsdóttir og svo háttvirtur þingmaður ásta ragnheiður jóhannesdóttir sigmundur davíð gunnlaugsson ragnheiður ríkharðsdóttir ragnheiður tryggvadóttir álfheiður ingadóttir ólína þorvarðardóttir árni þór sigurðsson magnús orri schram eygló harðardóttir oddný g harðardóttir guðmundur steingrímsson björn valur gíslason og þór saari átt eru þeir þingmenn sem telja að setja eigi svokallar hitaeiningamerkingar á skyndibita tillögugreinin hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela velferðarráðherra að beita sér fyrir því að sölustaðir sem selja skyndibita upplýsi á áberandi stað um magn hitaeininga í skyndibitaréttum sem þar eru seldir með þessu fylgir greinargerð

þróun sem við höfum séð og mataræði í vestrænum ríkjum hefur þróast í þá átt að skyndibitinn hefur unnið á gagnvart hefðbundnum heimilismat þessi þróun á án efa þátt í því að mörg ríki hafa gert lýðheilsuáætlanir þar sem er lögð áhersla á aukna hreyfingu og bætt matarræði almennings hér er hægt að slengja því enn á ný inn að við höfum ekki farið varhluta af þessari þróun varðandi of litla hreyfingu og kannski ekki alveg nógu gott matarræði erum fjórða feitasta þjóð í evrópu og samkvæmt upplýsingum frá o e c d þjáist fimmtungur landsmanna af alvarlegustu tegund ofþyngdar á íslandi þetta er eitthvað sem við viljum gjarnan taka á það hefur átt sér mikil umræða stað í bandaríkjunum og innan evrópusambandsins kannski sérstaklega í bretlandi og þýskalandi um skyndibitastaði og nokkur ríki hafa átt samvinnu

tryggvadóttir fór inn á áðan þær eru eins og upplýsingar fólk vill upplýsingar og það er auðvitað svolítið fáránlegt að

en svo þegar við förum á veitingastaði eins og skyndibitastaði sem er að selja gríðarlega mikið magn af einsleitri vöru sömu vörutegundinni þar veit enginn neitt um neitt það er mjög æskilegt að neytandi fái líka upplýsingar um innihald matarins af því að það er hægt að reikna það út á frekar auðveldan hátt á hitaeiningainnihaldi matarskammtanna þá gæti neytandi til dæmis séð að í big mac hamborgara eru yfir fimm hundruð hitaeiningar eða allt að fjórðungur af daglegri hitaeiningaþörf karlmanns sem er tvö þúsund fimm hundruð til tvö þúsund sjö hundruð hitaeiningar einnig að í einni pitsusneið á pizza hut geta verið tvö þúsund sex hundruð fimmtíu og sex hitaeiningar maður bara trúir þessu varla þetta er ansi hátt í stórum burger king mjólkurhristingi sex hundruð og tólf hitaeiningar og í gulrótarköku hjá starbucks fimm hundruð sextíu hitaeiningar og svo framvegis það er mikilvægt að fólk fái upplýsingar um þessar stærðir í bandaríkjunum er gert ráð fyrir að skyndibitakeðjur sem eru með meira en tuttugu útsölustaði upplýsi og merki hitaeiningainnihald skammtanna sem þar eru seldir það er talið að lýðheilsuáhrifin af merkingunni verði jákvæð þar sem neytendur munu færa neyslu sína yfir í hitaeiningasnauðari skyndibita fái þeir réttar upplýsingar á aðgengilegan hátt það er auðvitað svolítið galdurinn með þessu að fólkið geti þá valið hollari vöru alla vega þeir sem það vilja en líka það að þeir sem eru að selja vöruna aðlagi sig líka þeir reyni að lækka hitaeiningatölurnar á bak við hvern rétt þeir munu gera það og ætla að lýsa því aðeins fyrir ykkur á eftir það er gert ráð fyrir því að upplýsingum um hitaeiningahald matarskammtanna sé komið á framfæri á einfaldan hátt við hvern rétt á matseðli á veggstöndum við afgreiðsluborð eða afgreiðsluborðinu það er á sýnilegan hátt skyndibitakeðjurnar í bandaríkjunum hafa snúist frá því að vinna gegn slíkum merkingum yfir í að styðja þær meðal annars á þeim grundvelli að allar stærri keðjur verði með og komi réttum upplýsingum á framfæri við neytendur á samræmdan og einfaldan hátt keðjurnar í bandaríkjunum hafa snúist frá andstöðu í stuðning

er reiknað með að yfir tvö hundruð þúsund skyndibitastaðir í bandaríkjunum verði með hitaeiningamerkingar á skömmtum sínum jafnvel strax á þessu ári en nákvæmari tímasetning fer eftir því hvort einhverjir höfða mál vegna merkinganna þetta er land málaferlanna bandaríkin í new york er talið að neytendur hafi nú þegar dregið úr hitaeininganeyslu um fimmtíu til hundrað hitaeiningar í hverri veitingahúsaferð vegna nýju merkinganna þannig að þetta er að reynast vel í bretlandi gerði food standards agency skoðanakönnun sem sýndi að áttatíu og fimm prósent aðspurðra töldu að veitingastaðir kaffihús og krár ættu að bera ábyrgð á að upplýsa um innihald matvöru sem þar væri seld og áttatíu prósent töldu að slíkar upplýsingar mundu hafa áhrif á hvar viðkomandi veldi að borða að fólk kallar eftir þessum upplýsingum og það telur að upplýsingarnar muni hafa áhrif á sig hefur breska ríkisstjórnin gert samkomulag við stærstu veitingahúsakeðjurnar sem selja skyndibita í bretlandi um að þær gefi upp næringarinnihald matarskammtanna en þær eru burger king kfc mcdonalds mandos subway og wimpy einnig hafa keðjur eins og pizza hut pret a manger og starbucks verið nefndar í þessu sambandi en alla vega kemur fram í lok greinargerðar þingsályktunartillögunnar að það sé ljóst að það sé aðeins tímaspursmál hvenær neytendur muni krefjast þess að gefið verði upp næringarinnihald á skyndibita þannig að hægt sér að taka upplýst val þegar skyndibiti er keyptur og við teljum að það sé tímabært að íslensk stjórnvöld taki af skarið og hefji samstarf ég undirstrika það samstarf við skyndibitakeðjurnar hér á landi um að merkja með hitaeiningainnihaldi skyndibitana sem þær selja náist ekki samstarf fram á tveimur árum þá verði hugað að því að skylda skyndibitastaðina til slíkra merkinga þarna er verið að gefa kannski aðlögunartíma og reyna að hefja samstarf um þetta sjá hvað skyndibitastaðirnir gera hvernig þeir bregðast við og svo íhuga ef ekkert gengur sem ég á ekki von á reyndar þá verði jafnvel skylda að gera þetta ég get upplýst og það er svolítið skemmtilegt að það skuli akkúrat vera í dag að í dag ákvað út af þessu máli út af nákvæmlega þessari þingsályktun ákvað einn skyndibitastaðurinn að taka upp svona merkingar og það er metró ég ætla að leyfa mér að upplýsa það hér þau á metró sáu þessa tillögu í vor og ákváðu að fara í vinnu ég var þarna áðan á kynningu þetta eru alveg nýjustu fréttir af vettvangi þar sem verið var að kynna það sem metró er að gera þau hafa merkt upp á vegg nú þegar líklega einn þriðja af því sem verið er að selja með hitaeiningainnihaldi það er mynd af annaðhvort hamborgarasalati eða ákveðnar vörur svo stendur bara á þrjú hundruð sextíu og fimm kaloríur eða fjögur hundruð níutíu og fimm kaloríur þeir ætla að vera búnir að merkja þetta allt í næsta mánuði allar vörurnar uppi á veggnum fyrir aftan þar sem maður pantar nú þegar hins vegar eru þessar tölur orðnar til og aftan á diskamottunum þeirra er nú þegar upplýst um hverja einustu vöru sem verið er að selja með hitaeiningainnihaldi og reyndar meiru þeir hafa ráðið til sín næringarráðgjafa sigrúnu þórðardóttur sem hefur verið að hjálpa þeim í þessu og það er verið að upplýsa um prótein kolvetni fitu mettufitu og trefjasalt og svo framvegis þannig að þetta er gríðarlega mikið magn upplýsinga en það sem er kannski einfaldast eru hitaeiningarnar sem fara upp á vegginn líka þetta fyrirtæki sem ég er að leyfa mér að gefa prik úr ræðustól alþingis fyrir að hafa drifið í þessu og hugsanlega eru fleiri fyrirtæki að gera þetta einhver fyrirtæki eru hugsanlega búin einhver nefndi í mín eyru ég hef bara ekki skoðað það sérstaklega en þetta fyrirtæki mun líka af því að nú sjá þau tölurnar á bak við bitana þau ætla að reyna að lækka tölurnar á hitaeiningainnihaldi á ákveðnum vörum taka út majonessósu setja inn jógúrtsósu sem þá lækkar hitaeiningainnihaldið og ekki bara það heldur er bara hollari vara meira kalk og hollara þá almennt séð gagnvart næringarefnum þau taka út ostsneiðar taka út beikon úr einhverju og svo framvegis til að lækka hitaeiningainnihaldið plús það að bjóða upp á rétti sem eru bara hitaeiningasnauðir salat og ýmislegt annað mér finnst þetta alveg gríðarlega spennandi og sérstaklega skemmtilegt að verða vitni að þessu akkúrat í dag þegar svo skemmtilega vill til að við erum að mæla fyrir þessu máli í fyrsta sinn á íslandi

skelli sér í þetta og að við samþykkjum þetta mál þannig að stjórnvöld geti haldið svolítið utan um þetta og hvatt staðina áfram þá verður þetta voðagaman ef þetta yrði gert á þokkalega samræmdan hátt hjá öllum skyndibitastöðunum þannig að þegar almenningur velur sér skyndibita þá veit hann hvaða hitaeiningainnihald er á bak við hann og getur þá valið við það að inntaka kvenna er um tvö þúsund hitaeiningar á dag æskilegt karla tvö þúsund fimm hundruð til tvö þúsund sjö hundruð geti þá ákveðið hvaðan viljið þið fá þessar hitaeiningar viljið þið fá þær úr þremur hamborgurum eða einhverju svona fjölbreyttara matarræði þetta er mikið sóknarfæri fyrir skyndibitastaðina að gera þetta og mjög jákvætt fyrir íslenska neytendur að sem flestir staðir taki upp hitaeiningamerkingar á sínar vörur